Je profite de l'occasion que Mme Ludford me donne de parler d'audition parce qu'on ne peut pas parler de ce débat sans parler de M.

Il a sûrement des révélations à nous faire. Cela pourrait être un débat intéressant. Je pense que nous le lui devons. Nous nous le devons à nous mêmes, qui avons été espionnés à notre insu, nous le devons aux citoyens européens, qui sont aussi espionnés dans leurs communications et le Parlement est, quand même, toujours le garant des libertés individuelles.

Snowden, ici, au niveau européen, quitte à lui donner, peut être, un passeport temporaire pour qu'il puisse se présenter devant nous, et avoir un débat avec lui?